Protokol k Euro stredomorskej dohode o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov medzi členskými štátmi Európskej únie a Izraelom uľahčí vzájomnú obchodnú výmenu prostredníctvom jednotného regulačného rámca, a to predovšetkým v oblasti liekov a farmaceutík a najmä generík. Som presvedčený, že z ekonomického a technického hľadiska je tento protokol k už existujúcej dohode zvlášť v čase ekonomickej krízy prínosným krokom vpred nielen pre priemysel, ale najmä pre konečného adresáta, ktorým je aj európsky pacient. Izrael je pre EÚ významným blízkovýchodným demokratickým partnerom a o napredovaní vzájomných vzťahov svedčí aj 60 nových spoločných projektov v 15 rôznych oblastiach prijatých nedávno na asociačnej rade EÚ Izrael.